Dlatego tysiące polskiej młodzieży wyszło na ulice 80 polskich miast, żeby zaprotestować przeciwko ACTA. W moim kraju zdarzyło się bowiem, że 8 funkcjonariuszy służb specjalnych ABW weszło do internauty, żeby zarekwirować mały portal, który krytykował władzę publiczną. Jeżeli władza, która wysyła służby specjalne, żeby dławić wolność w internecie dostanie coś takiego jak ACTA, skorzysta z tego ponad wszelką wątpliwość. Dlatego trzeba bronić wolności w internecie.